Sehr geehrter Herr Koumoutsakos, Liebe Kolleginnen und Kollegen! Der Bericht zum Kommissionsvorschlag über ein Unterstützungsprogramm zur Weiterentwicklung der integrierten Meerespolitik ist ein Ansatz, um die Ziele des Vertrags von Lissabon zu erreichen bzw. auch die Kohärenz zwischen den verschiedenen Politikbereichen zu steigern. Positiv ist hervorzuheben, dass in der Meerespolitik nach ressortübergreifenden Lösungen gesucht worden ist und auch versucht wurde, Synergien zu kreieren. Die Meerespolitik geht über die Seefahrt und Fischerei hinaus. Industrie, Forschung und alternative Energiegewinnung sowie vor allem der Umweltschutz sind ebenfalls Bereiche, die mit den klassischen Aspekten der Meerespolitik untrennbar verbunden sind. Daher muss künftig eine bessere Koordinierung zwischen Politikbereichen und zwischen den Mitgliedstaaten mit Meereszugang ermöglicht werden. Der Bericht hat in mehreren Punkten einen Mehrwert gegenüber dem Kommissionsvorschlag geschaffen. In diesem Zusammenhang begrüße ich ausdrücklich, dass auf den Umweltschutz stärker Bezug genommen worden ist, und es wurde auch viel stärker auf die Fragen des Artenschutzes und der nachhaltigen Nutzung maritimer Ressourcen eingegangen, einen Aspekt das muss ich auch sagen der meiner Meinung nach im Kommissionsvorschlag noch deutlicher hätte zum Vorschein kommen können.